Já bych se dotkl pouze jedné části, a to blížícího se ukončení platnosti ustanovení protokolu o přistoupení Číny k WTO. Vždy jsem byl zastáncem maximálně otevřeného trhu, který je tvrdým, ale spravedlivým rozhodčím mezi jednotlivými účastníky.

Sami jsme si nastavili velmi přísná až drastická ekologická opatření a jiná opatření pro ocelářský a další průmysl. V Číně firmy v těchto oborech mají zcela jiné podmínky, tedy ekologické standardy, veřejné dotace a vládní podpory.

Když bychom tedy dnes otevřeli evropský trh při rozdílných pravidlech v Evropské unii a v Číně, mohlo by to být skutečně zničující pro mnohé evropské firmy. Věřím, že Komise co nejdříve předloží Parlamentu rozumné řešení.